Ďakujem pani spravodajkyni za prácu, ale som v rozpakoch, keď čítam bod 30 predloženej správy. Citujem Európsky parlament uznáva, že rast obyvateľstva má vplyv na klímu a zdôrazňuje potrebu primerane reagovať na všetky neuspokojené potreby žien a mužov v oblasti antikoncepcie vo všetkých spoločnostiach.

Chce pani spravodajkyňa povedať, že v mene záchrany klímy treba prestať mať deti? Kvôli zmene klímy a vydychovaniu CO 2 treba rozdávať prezervatívy, tabletky a zabezpečovať služby reprodukčného zdravia? Ak niekoho ideológia vedie až sem, za hranicu absurdnosti, stráca význam racionálna diskusia, lebo chýbajú slová. Správa o negatívnych dopadoch zmeny klímy na ženy navrhuje ako riešenie zbaviť ženy ženskosti tým, že ich odrádza od materstva. Žiaden z rozvojových miléniových cieľov nespomína znižovanie prírastku obyvateľstva v rozvojových krajinách.

Život človeka, hoci aj vzdialeného na tisíce kilometrov od nás, má predsa takú hodnotu, že kvôli nedostatku pitnej vody a záchrane pred smrťou zasadá Organizácia Spojených národov.

Je škoda, že v jedinom bode dokázala táto správa spochybniť zmysel všetkých pozitívnych návrhov, ktoré obsahuje.